Bo w końcu Azerbejdżan jest członkiem Rady Europy i ma przejąć przewodnictwo w 2014 roku, o czym mówiliśmy tutaj dzisiaj już kilka razy. Jest objęty Partnerstwem Wschodnim. Trwają negocjacje Azerbejdżanu i Unii Europejskiej na temat umowy stowarzyszeniowej, a tym czasem konkurencja siedzi w więzieniu i jest traktowana w sposób okropny. Bardzo jestem wdzięczna wszystkim kolegom i koleżankom za wszystkie wystąpienia, które wymagały właściwie o wiele ostrzejszej rezolucji było wiele głosów, które domagały się o wiele wyraźniejszego głosu w sprawie obrony pana Ilgara Mammadova. Do tych głosów wszyscy się dołączamy, również nieobecni na tej sali.